Shodneme se na popisu situace, shodneme se na tom, že hledáme politické řešení, že tažení, které nyní předvádí generál Haftar, může celou situaci ještě více destabilizovat. Ale bohužel mám pocit, že nemáme jasnější strategii, také to zde někteří kolegové říkali, a že nám chybí konkrétní kroky.

Protože vím, že ta situace vůbec není jednoduchá, aby politické řešení tohoto konfliktu zvítězilo. Je to dotaz na vás, paní Mogheriniová. Vím, že situace není jednoduchá a že to nelze vyřešit jedním jednáním, ale obávám se, že pokud o tom budeme pouze hovořit na půdě Evropského parlamentu a nepokusíme se udělat něco aktivně pro mírové řešení, pak důsledkem bude to, co říkali moji kolegové další destabilizace a možný pochod statisíců uprchlíků do Evropy. A to je věc, kterou bychom měli nějakým způsobem řešit.